Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, chers collègues, le Conseil européen de mars se tient dans un contexte international tendu.

L'instabilité de notre voisinage nous rappelle combien la paix est fragile autour de nous, combien en tant qu'Européens nous devons travailler et agir ensemble pour aller plus loin et pour garder cette paix. Vendredi dernier, lors du congrès du PPE, le chanteur irlandais Bono nous a délivré un message fort et plein de bon sens.

Les décisions que prendra le Conseil sur la politique énergétique, la compétitivité et le semestre européen sont justement des éléments moteurs pour faire avancer notre ambition pour l'Europe.

Cette dépendance ne doit pas et ne peut pas durer.

Ce thème sera un thème central des prochaines élections européennes. Tous ici nous sommes d'accord, mais nos solutions pour créer de l'emploi sont différentes. Nous, nous utilisons des slogans en agitant des mots comme austérité pour jouer avec la peur des gens.

Dans la seule zone euro, on compte 20 millions de chômeurs il faut concentrer nos efforts pour leur permettre de retrouver un emploi. En instaurant le semestre européen, nous avons donné à l'Europe des instruments pour renforcer sa crédibilité, pour rétablir la confiance des investisseurs et pour assurer notre stabilité économique. Remettre de l'ordre dans les comptes nationaux n'est pas une fin en soi, mais il faut le faire. Il faut aussi assurer de bons investissements pour soutenir la croissance partout en Europe.

Si vous avez ouvert hier Les Dernières nouvelles d'Alsace vous êtes tombés sur deux pages d'avis de liquidation de société. Rien que pour ma région, l'Alsace, c'est énorme. On a tendance à parler des licenciements dans les grandes entreprises, mais pas un mot sur ces centaines de PME qui disparaissent tous les jours et qui laissent des milliers de salariés sur le carreau.

J'aimerais revenir au semestre européen certains estiment que c'est une perte de souveraineté intolérable. C'est justement le contraire c'est un gain de souveraineté.

Or, avec plus de transparence, une surveillance partagée et une meilleure coordination, on renforce la souveraineté, notre souveraineté d'Européens. Le semestre européen, c'est un rempart pour résister aux aléas, aux attaques des marchés financiers. Au cours des dernières années, des avancées considérables ont été accomplies par l'Europe et les Européens. Nous devons en être fiers, fiers de la paix, fiers de la prospérité, fiers d'une Europe unifiée, fiers d'une Europe qui protège.